Un réveil tardif à l'heure où pour l'étudiant international lambda, les journées sont rythmées par des cours en anglais et des conversations sur Skype dans la langue maternelle. Les objectifs de Barcelone de maîtrise de deux langues étrangères comme gage de diversité auront fait long feu tant, de Bologne à Maastricht, le globish règne sans partage. Comment s'en étonner alors que les institutions européennes entretiennent elles mêmes un double discours permanent entre éloge du multilinguisme et une hégémonie de l'anglais disproportionnée au regard de son poids démographique au lendemain du Brexit. Derrière la question de principe se profile celle de la considération accordée à des nations comme la France, État fondateur et contributeur net, alors que le renouveau des patriotismes essaime les ferments d'un printemps des peuples européens. De la réponse à cette question dépend la légitimité de l'Europe mais également sa survie.